Furnizarea de informații cu privire la drepturi reprezintă platforma de acces la toate drepturile. Pentru a și pregăti apărarea, o persoană trebuie să cunoască în detaliu cauza în care este parte incriminată, precum și dovezile existente.

În cazul în care persoanele suspectate nu sunt informate în mod corespunzător, procedurile penale pot fi inechitabile, ceea ce poate determina costuri inutile din cauza tergiversării procedurilor, costuri legate de exercitarea căilor de atac și de eșuarea cercetărilor penale. Nu există norme la un nivel suficient, iar cele existente nu sunt puse în aplicare în mod corespunzător. Nici normele minime stabilite în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, nici Convenția și nici mecanismul de aplicare al acesteia nu oferă în toate cazurile o protecție suficientă în ceea ce privește furnizarea de informații adecvate privind drepturile și, în special, învinuirile. Modul în care statele reflectă aceste drepturi în practica națională nu este uniform. Aceasta întărește nevoia de acțiune la nivel comunitar. Instrumentele Uniunii, care facilitează cooperarea judiciară între statele membre, se întemeiază pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești, iar această recunoaștere semi automată necesită existența încrederii reciproce între judecători și între instanțe. Datele disponibile arată că problema informării insuficiente este acută, și nu se limitează la anumite state membre. De aceea, prin adoptarea acestei directive, facem încă un pas, deosebit de important, către o mai bună protecție a drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. În încheiere, doresc să mulțumesc raportoarei și raportorilor din umbră pentru excelenta colaborare la acest dosar, și doamnei comisar pentru angajarea dumneaei în adoptarea reglementărilor care îmbunătățesc drepturile procesuale ale inculpaților în procesele penale.